Señor Presidente, agradecemos al autor del informe su trabajo ―como siempre muy ilustrativo y exhaustivo― y agradecemos también la oportunidad de poder debatir aquí, aunque sea de un modo breve, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y la implicación de la Unión Europea.

Para empezar, algunos puntos sobre nuestra propia casa, sobre la Unión Europea, en cuyo seno también hay problemas de vulneración de derechos fundamentales. Me centraré en dos. El primero, la inacción europea contra la violencia contra las mujeres, el auténtico cáncer de nuestra sociedad que causa víctimas cada día, y, en segundo lugar, la situación de la libertad de expresión. Me ha gustado mucho la relación que ha hecho el comisario Stylianides sobre la libertad de expresión como el pilar de la democracia, sobre su uso como arma fundamental para luchar contra los fundamentalismos. Me pregunto qué piensa el comisario de las leyes mordaza aprobadas por el Gobierno español, que impiden cosas tan sencillas como fotografiar manifestaciones y publicar actuaciones policiales en lugares públicos en Internet. ¿No estamos vulnerando ahí, en nuestra propia casa, la libertad de expresión? Nos da la sensación de que hemos perdido una oportunidad importante en este informe para ser críticos, para ser críticos con la situación terrible que están sufriendo los demandantes de asilo en nuestra Unión Europea, a los que no estamos concediendo el refugio que nuestras propias leyes les reconocen. Y no quiero dejar de hacer una referencia clara a la cínica actitud europea ante países en los que claramente se vulneran los derechos humanos, pero con los que mantenemos relaciones ―ya sean políticas o comerciales― buenas porque nos ayudan con la excusa de la seguridad o del progreso económico. Eso es cínico, eso es irresponsable y nos convierte en cómplices de esa actitud contra los derechos humanos, de las torturas, de las prisiones y de las muertes que están sufriendo ciudadanos allí.